Monsieur le Président, pour des raisons à la fois identiques et différentes mais, dans tous les cas, aggravées par la crise, les budgets nationaux ont l'a dit sont tous en difficulté, c'est une évidence. Dans chacun de nos pays, quelles que soient les majorités, des efforts doivent être faits du point de vue budgétaire. Devant cette situation, il y a deux options. La première, c'est celle qui consiste à porter seuls les efforts à faire en tentant de jouer avec plus ou moins de succès sur les dépenses et les recettes, parfois même, dans certains cas comme je l'ai entendu en vénérant l'austérité comme un objectif en soi et les coupes sombres dans les dépenses publiques et dans les revenus de remplacement, aggravant ainsi la situation de nos citoyens. L'autre option et c'est celle que je veux défendre c'est celle de mutualiser et de solidariser nos efforts budgétaires, c'est celle qui permet de jouer ensemble la solidarité budgétaire et de jouer le jeu des ressources propres via, entre entres, une taxe sur les transactions financières. Et cela, c'est le travail de complémentarité budgétaire que nous voulons faire dans la fameuse convention, celle que nous avons déjà servie au Conseil lors de la conciliation et que nous lui resservons dans ce rapport. Il faut que nous travaillions ensemble Union européenne, parlements nationaux, gouvernements, pour chercher ensemble la façon de solidariser nos dépenses et nos façons de travailler budgétairement, parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est à dire à la fois le rabais et, en même temps, les dépenses dans les infrastructures.